Wir haben unsere Kollegen Hrojsman, Klympusch, Marija Ionowa, Herrn Parubij und viele andere Kollegen aus der Werchowna Rada getroffen und um Schritte zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine regelrecht gerungen. Die Entscheidung für die Schaffung eines Antikorruptions Gerichtshofs ist eine Entscheidung, die in einer aktiv geführten Auseinandersetzung um eine bessere Zukunft der Ukraine getroffen worden ist. Und ich finde, dass diese Abstimmung in der Werchowna Rada wirklich ein Moment gewesen ist, den wir zusammen eigentlich feiern sollten. Ich wünschte, ich könnte hier ein Glas Champagner erheben. Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung nicht alles gewonnen ist. Ich weiß, dass diese Auseinandersetzung weitergeht. Die Erklärung von Herrn Dombrovskis und das aktive Engagement aller europäischen Botschafter und der EU Botschaft und des IWF für die Reformen in der Ukraine mit den Ukrainern zusammen das ist vielversprechend für eine erfolgreiche Reform in der Ukraine. Das wird nicht morgen zu Ende sein. Ich glaube, wir reden über einen Prozess, der über eine gesamte Generation gehen wird. Das Geld, das wir jetzt freigeben, ist gar nicht so wahnsinnig viel verglichen mit anderen Summen, die wir an andere Länder geben, auch innerhalb der EU, und das wird den Ukrainern helfen.